Seuls les États sont à même de construire leur sécurité énergétique. Ils sont les chaînons indispensables de la chaîne de sécurité énergétique européenne. Ce sont les États, avec leurs règles et leurs politiques, qui construisent et solidifient cette chaîne. Vous brisez cette chaîne. Deuxièmement, votre projet néglige la sécurité des approvisionnements de nos États par la promotion de marchés spots au détriment des contrats à long terme et très long terme, bilatéraux et multilatéraux. Alors que le marché ne raisonne qu'à six mois ou un an, cette vision à long terme est absolument nécessaire pour le financement des infrastructures énergétiques. Et vous la détruisez! Troisièmement, votre projet crée un risque géopolitique majeur, par la volonté de s'attaquer à un fournisseur sûr, fiable. Dans le passé, en imposant vos règles à la Russie comme vous imposez vos règles à nos États vous avez cassé South Stream et la sécurité de notre approvisionnement énergétique. Votre politique européenne de sécurité énergétique est une politique européenne d'insécurité